Señor Seppänen, le agradezco mucho sus palabras y su esfuerzo como ponente en un tema que ha sido difícil y que ha tenido un final feliz, como usted mismo ha dicho, a saber, el acuerdo en primera lectura para resolver los problemas jurídicos originados en torno al mandato exterior del Banco Europeo de Inversiones. Ese mandato exterior nos permite, a través de la acción del Banco y en coordinación con las políticas europeas, realizar una acción más eficaz y más intensa en políticas y en áreas de especial interés para la Unión Europea y

La Comisión manifiesta su satisfacción por que, a partir de ahora, el Parlamento vaya a estar directamente ligado a la discusión de ese mandato exterior, pero también agradecemos mucho, tanto al Parlamento como al Consejo, la flexibilidad que han demostrado para llegar a un acuerdo con tiempo suficiente para no poner en riesgo ni aumentar las incertidumbres antes del final de este año en cuanto a la posibilidad de seguir utilizando los recursos y los instrumentos de ese mandato exterior. Por nuestra parte, la próxima Comisión, a principios del año 2010, traerá a este Parlamento y al Consejo el texto legal correspondiente y esperemos que, también en primera lectura, podamos dar una estabilidad jurídica a un mandato exterior que permite, como decía antes, desarrollar políticas europeas de interés para todos nosotros. Y, en cuanto al señor Mitchell, quiero felicitarle y agradecerle su informe. Es la primera vez que el informe no se refiere sólo al Banco Europeo de Inversiones sino también al Banco Europeo de Reconstrucción y el Desarrollo. Nos parece un acierto poner juntas a las dos instituciones financieras, especialmente en estos momentos en los que la eficacia de su acción debe servir para reforzar nuestras políticas frente a la crisis económica, y la cooperación entre las dos entidades es particularmente importante. Estamos pidiendo a ambos bancos un gran esfuerzo. En el plan de recuperación, aprobado a finales del año pasado, pedimos a ambas entidades que aumentaran considerablemente su capacidad crediticia en un momento en que los mercados también plantean dificultades a una y a otra para obtener recursos. A esa demanda de actividad más intensa, están respondiendo actuando allá donde hemos considerado que es prioritario actuar, como ha dicho el señor Mitchell, en las pequeñas y medianas empresas, en el sector de la eficiencia energética, en otras áreas y, en particular, nos parece extraordinariamente satisfactorio el acuerdo al que han llegado ambos bancos, junto con el Banco Mundial, en esa iniciativa conjunta para reforzar sus instrumentos financieros y la eficacia en la aplicación de sus instrumentos crediticios en los países del centro y del este de Europa, que pasan por una situación especialmente difícil. Esperamos ahora que, de aquí al año que viene, los trabajos preparatorios y las reflexiones del grupo de expertos puesto en marcha por el Consejo y la Comisión, de acuerdo con el señor Maystadt, para reflexionar sobre el futuro del mandato exterior del Banco Europeo de Inversiones, así como la revisión estratégica del BERD, que también tendrá lugar al principio del siguiente mandato de este Parlamento y de la próxima Comisión, nos permitan, en momentos más calmados que el actual, desde el punto de vista de la situación económica, seguir utilizando su know how sus facilidades crediticias, sus recursos financieros, sus recursos humanos y su experiencia al servicio de las políticas que todos coincidimos en que deben ser las que marquen